hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra innilega fyrir þessa yfirferð og er ánægjulegt að sjá hvar þetta er statt í ráðuneytinu og þann samhljóm sem ég heyri þaðan við það sem ég hef verið að upplifa mín megin frá varðandi peningalegu þættina í þessu tek ég undir að ég er náttúrlega bara nýliði hérna og gerði mér ekki grein fyrir að það væri eitthvað sem

að leggja einhverjar línur varðandi það í því ágæta frumvarpi þannig að ég mun bera þau skilaboð áfram inn í þá nefnd sem um það sér mig langaði svona aðeins að tæpa á því af hverju ég fékk svona mikinn áhuga á þessu tiltekna málefni og af hverju ég hef eytt öllum mínum frítíma í þetta mál í meira en ár það má kannski segja að það sé ákveðin endurspeglun á því hvað ég upplifi eins og mjög margir aðrir hérlendis fyrir og eftir hrun þá er mjög erfitt að fá upplýsingar um hvað er í gangi maður vissi að það var eitthvað í gangi en það var mjög lítið fjallað um það og þeir sem komu fram með einhverjar upplýsingar voru alltaf keyrðir í kaf en

bæði hérlendis og erlendis um það sem ég kalla afhjúpendur ég held að þetta sé eitthvað dæmi um í raun og veru að það vissu mjög margir hvað það væri þegar daníel ellsberg lak sínum gögnum sem stöðvuðu víetnam stríðið og hafði gríðarleg samfélagsleg áhrif út um allan heim síðan er eins og þetta hafi einhvern veginn sé möguleiki eða ábyrgð ég lít á þetta sem ákveðna ábyrgð borgara eða almennings að þegar þeir verða vitni að hvort sem það er í einkageiranum eða stjórnsýslugeiranum verða vitni að glæpsamlegri hegðun eða brotum á lögum að láta vita en það er mjög erfitt í svona litlu samfélagi eins og hér ef það er ekki bæði hvati og stuðningur við þá aðila sem ákveða að fara þá leið það er sérstaklega tekið á því í immanum tillögur að því hvernig mætti bæta úr því hugsið ykkur bara ef öll sú umræða sem hefur átt sér stað bæði í tengslum við þá leka sem hafa átt sér stað undanfarið víðs vegar um heim og út af immanum í alþjóðasamhenginu ef sú meðvitund hefði verið komið fram fyrir bankahrun þá hefði þetta kannski orðið miklu minna hrun ef einhver hefði þorað að segja frá hvað þar væri í gangi það er annað sem mér finnst mjög mikilvægt við immann og það er sem sagt mjög sterk löggjöf í kringum heimildarmenn í þessu íslenska samhengi ef við skoðun þetta eingöngu frá íslandi þá er gríðarlega mikilvægt að fólk geti verið öruggt í því hlutverki að vera heimildarmenn og síðan þegar maður fer að skoða þetta í enn stærra samhengi og sérstaklega í kjölfar þeirra atburða sem ég persónulega hef verið að upplifa varðandi mínar persónuupplýsingar á netinu þá hlýtur maður að spyrja sig hversu öruggur er maður að leka upplýsingum á netinu þannig að það þarf að vera mjög sterk og skýr löggjöf um aðkomu yfirvalda að slíkum gögnum

vegar að þá er ljóst að pottur er þar mjög brotinn og sér í lagi evrópu og bandaríkjanna maður hefur oft litið til kína en ástandið er alveg jafnslæmt í bandaríkjunum því þar er bara réttlætið út frá því hvað þú ert með djúpa vasa en ekki hverja þú þekkir eins og í kína eða hvar í flokknum þú stendur það er líka annar mikilvægur þáttur sem mér finnst sem sagt að við þurfum að huga að og það er sem sagt tímaramminn það er gríðarlegur áhugi á íslandi núna út af þessu og

þetta verkefni og því verða kannski ákveðnir þættir immans að vera í forgangi þannig að fólk geti byrjað að koma með starfsemi sína og þá er þetta mjög mikið eitt af því sem tengist félögum alls konar félögum maður getur sagt að það væri húseigendafélag í bandaríkjunum eða húseigendafélagasamtök í bandaríkjunum eða blaðamenn í mexíkó sem hafa áhuga á að flytja gögnin sín hingað núna í enn ríkara mæli mun það verða þannig að þeir sem hýsa persónuupplýsingar munu vilja koma með gögnin sín hingað eins og sést kannski endurspeglast að einhverju leyti í áhuga sem kom til íslands á mánudaginn og hefur mikinn áhuga á bæði að aðstoða við það að ísland verði allra þjóða fyrst til að rafvæða bókmenntarevíuna frá upphafi til dagsins í dag og gera hana aðgengilega fyrir þá sem eru blindir og eiga við lesblindu að stríða til dæmis ef við mundum hýsa það hérlendis þá mundi það líka greiða leiðina fyrir aðra sem vilja hýsa efni sitt út af því að okkur vantar einhvern stóran aðila sem er tilbúinn til að koma hingað og byrja til að sýna að við séum með tæknina og lögin og umhverfið til að fólk þori að koma með stóru hlutina hingað ég meina eins og sumir hafa látið sig dreyma um yahoo eða google eða facebook eða eitthvað slíkt en til þess þarf maður fyrst eða twitter eða twitter þeir verða örugglega að fá að koma hingað alla vega langar mig líka að nefna að við stofnuðum formlega í institute immi stofnunin sem hefur það hlutverk að vera upplýsinga og málfrelsismiðstöð og hefur fengið stuðning til að gera það og við erum reiðubúin ef einhver þarf einhverja aðstoð við að fá einhverjar upplýsingar sem geta greitt leiðina við að flýta fyrir þessu máli

og mig langar líka að nefna að ísland hefur ákveðna sérstöðu þegar kemur að gagnavershugmyndinni og er mjög jákvætt alla vega í mínum bókum sem hef mikinn áhuga á því að við notum orkuna okkar í eitthvað sem tryggir störf fyrir það fólk sem hefur menntað sig hérlendis en það fari ekki frá okkur og nota hana í eitthvað annað en bara einn iðnað þá er fólk tilbúið til að borga vel fyrir orkuna okkar það er ekki óskað eftir afslætti á endurvinnanlegri orku fólk lítur til íslands út af því að

bandaríkjanna og evrópu það lítur hingað út að við erum með stuttan skala á hitastigi og það lítur hingað út af immann ég sé ákveðin tækifæri núna og mér finnst mjög mikilvægt að við drögum ekki lappirnar og er tilbúin til að leggja mikið á mig til að þetta geti haldið áfram

í þinginu en það er ekki síður mikilvægt að þingmenn styðji þetta alla leið mig langar jafnframt til að hrósa ríkisstjórninni og þá sérstaklega hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra fyrir þolinmæðina gagnvart öllum þeim fundum sem ég hef fengið hjá henni og ruðst inn með fullt af fólki og mig langar til að hrósa þinginu fyrir að hafa tekið þátt í þessu verkefni með okkur og kallað eftir því enn og aftur að við höldum áfram að vinna þessi mál saman hér erum við alla vega með eitthvað sem hangir í samhengi við hvert við viljum stefna sem þjóð og getu þá með